Avec ce rapport, le règlement se transformerait en un mécanisme automatique de répartition des clandestins. Ce Dublin IV prévoirait ainsi que l'on propose à un candidat au droit d'asile quatre pays dans lesquels il pourrait s'installer en attendant le traitement de sa demande.

Fuient ils réellement la guerre de façon transitoire comme on le prétend ou veulent ils simplement choisir le système social le plus avantageux?

Par vos propos, vous avez apporté la démonstration que votre approche est purement idéologique, que le simple fait de décrire la réalité vous est absolument insupportable et que, vous et le groupe que vous représentez, n'avez aucune solution pour régler le problème de l'immigration illégale en Europe.